Spoštovana predsedujoča, hvala za dano besedo. Rad bi zastavil vprašanje ministru za finance. Minister za finance je danes odsoten in glede na poslovnik pričakujem njegov pisni odgovor. In sicer ministru za finance bi rad zastavil, vprašanje. Zakon o Banki Slovenije, triintrideseti člen predvideva, da se minister za finance lahko udeležuje sej Sveta Banke Slovenije. In, spoštovanega ministra za finance sprašujem, kolikokrat v letu dva tisoč devetnajst se je udeležil, sej Sveta Banke Slovenije. Vemo, da praviloma, Svet, Sveta Banke Slovenije, seja Sveta Banke Slovenije poteka dvakrat na mesec. Zanima me, kolikokrat v letu se je leta tisoč v letu dva tisoč devetnajst se je minister sej udeležil. Zanima me pa tudi, ali se je udeležil seje Sveta Banke Slovenije, ki je razpravljala o omejevanju stanovanjskih kreditov in pa potrošniških kreditov. V primeru, da se seje sveta banke ni udeležil, zakaj se sej Sveta Banke Slovenije minister za finance ne udeležuje, kateri so ti razlogi. Skratka, kot sem že uvodoma povedal, pričakujem njegov pisni odgovor. Hvala.